virðulegi forseti hér spyr ég hæstvirtur umhverfisráðherra hvort ráðherra telji æskilegt að fjölga æfingasvæðum fyrir torfæruhjól af umhverfisástæðum og með tilliti til vaxandi hóps þeirra sem aka torfæruhjólum ef svo er hyggst ráðherra beita sér fyrir fjölgun svæðanna í samstarfi við sveitarfélög og hagsmunaaðila virðulegi forseti nú er alveg ljóst að þessi hópur hefur stækkað mjög ört hann hefur farið mjög vaxandi og það er fjöldi fólks sem keyrir torfæruhjól sér til ánægju þessi hópur mun vaxa meira í framtíðinni að mínu mati hann mun ekki hverfa það er alveg ljóst að þessi hópur á sinn rétt eins aðrir alveg eins og bíleigendur hestamenn fótboltamenn og aðrir hópar í samfélaginu við höfum séð núna á þessum árum sem þessi hópur hefur vaxið að það hefur ekki verið komið til móts við þennan hóp gagnvart lagaumgjörðinni og aðstöðu og allri umgjörð í þessu sporti af því að nú geta menn kallað torfæruaksturinn sport þetta er ekki samgöngutæki lengur þetta er orðið meira sport því tel ég eðlilegt að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hún líti ekki á þetta sem umhverfismál að vissu leyti vegna þess að það þarf að byggja upp svæði svo þessi hópur geti stundað sína íþrótt innan ákveðinna marka enginn vill utanvegaakstur og maður veit að þar innan dyra eru um sex hundruð manns hjólin eru um þrjú þúsund þannig að þetta er stór hópur innan vík eru menn mjög ákveðnir í að standa sig vel gagnvart umhverfinu hrafnkell sigtryggsson sem er nú formaður vík ég sé reyndar að hann er hér á pöllunum til að fylgjast með þessari umræðu hann og forusta vík hefur beitt sér fyrir því að þessi hópur haldi sig innan ákveðinna svæða og sé ekki í utanvegaakstri en það vantar mjög tilfinnanlega svæði það er búið að útvega nokkur svæði og á suðvesturhorninu má nefna álfsnes sem var útvegað í samstarfi við reykjavíkurborg og fleiri aðila og það er nýbúið að opna við kaffistofuna það er svæði í grindavík og á landsbyggðinni eru svæði við ólafsfjörð ólafsvík og akureyri en það sárvantar fleiri svæði það þarf líka að byggja upp þau svæði sem komin eru vík er að reyna að standa sig í þessu mun verða með starfsmann í hlutastarfi sem þeir ætla að reka bara á styrkjum frá fyrirtækjum þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að umhverfisráðherra beiti sér í samstarfi við aðra hlutaðeigandi ráðherra því það eru fleiri mál gagnvart þessum hópum sem þarf að laga það eru sérstaklega samgönguráðherra og viðskiptaráðherra